a todos los colegas de la delegación del Parlamento y especialmente a los del equipo negociador, así como al Consejo, por su actitud abierta, y a la Comisión, por su permanente ayuda.

a las exigencias del nuevo Tratado y esto se ha conseguido, señor Presidente, situando los aspectos esenciales de esos instrumentos —prioridades, objetivos, resultados esperados y asignación de recursos en términos generales— bajo codecisión, lo que coloca al Parlamento y al Consejo en pie de igualdad. Por otra parte, otro logro importante que quiero destacar es que, gracias a nuestras conversaciones en esta conciliación, la Comisión ha reforzado extraordinariamente su declaración sobre el uso de actos delegados en futuros instrumentos de financiación de manera explícita. Otro punto que quiero subrayar es la declaración política del Consejo sobre el uso de actos delegados en futuros instrumentos de financiación externos, que el Consejo se compromete a considerar de manera adecuada. Esta era una línea roja para el Consejo, que, en principio, se resistía a realizar esta declaración, pero finalmente la fuerza de nuestros argumentos pudo convencerles.

de plátanos, definimos con toda precisión los criterios de asignación de recursos y la metodología a aplicar, eliminando cualquier arbitrariedad o cualquier margen de maniobra de la Comisión que no estuviera sujeto al control del Parlamento. Debo reconocer, señor Presidente, que hubo un punto concreto en este instrumento sobre el que el Parlamento no consiguió hacer prevalecer sus tesis. Pero, señor Presidente, una conciliación es conciliar posiciones, no es ganar al 100 Y, por tanto, de la misma forma que nosotros impusimos nuestras líneas rojas, el Consejo tenía derecho a tener también alguna línea roja.

Los programas se cancelarían porque, en contra de lo que dicen algunas de sus Señorías —que entiendo que lo hacen de buena fe—, no hay dinero, no hay recursos en otras partidas para atender esos programas. Por tanto, sectores sociales muy vulnerables en estos países se verían gravemente perjudicados por nuestra decisión y las consecuencias políticas serían asimismo muy dañinas, por no hablar de los acuerdos que estamos obteniendo en la Organización Mundial del Comercio sobre los